Panie Przewodniczący! W związku z tym chciałabym zapytać o następującą kwestię Czy biorąc pod uwagę to, co Pan Przewodniczący przed chwilą przedstawił, możemy spodziewać się, że Prezydium Parlamentu Europejskiego będzie recenzowało wypowiedzi posłów w państwach członkowskich? Chciałabym również zapytać, kiedy Prezydium Parlamentu Europejskiego odniesie się do haniebnych wypowiedzi pana Verhofstadta, obrażających naród polski, które padły tutaj w tym parlamencie?

Chcecie państwo oceniać wypowiedzi posłów wygłoszone poza Parlamentem Europejskim.